Ich möchte auf einen Grundkonflikt aufmerksam machen, der sich mit Blick auf den Europäischen Sozialfonds schon jetzt deutlich abzeichnet.

Auch künftig sollte der Europäische Sozialfonds in der gesamten Europäischen Union wirksam werden und sich nicht nur auf spezielle Regionen konzentrieren. Wir meinen aber, dass die speziellen Problemlagen von Regionen stärker zu beachten sind

Das halten wir für dringend notwendig. Ein Problem möchte ich noch ansprechen Die vorgesehene stärkere Orientierung am Ergebnis wirft natürlich auch beim ESF die Frage auf, auf der Basis welcher Indikatoren, welcher Maßstäbe eine solche Ergebnisabrechnung vorgenommen werden soll, und was das letztendlich in der Vorbereitung dann auch für die jeweiligen Projektträger bedeutet. Denn Reserven, um Nachzahlungen vorzunehmen, Rückzahlungen vorzunehmen, haben diese Träger nicht.